Señor Presidente, que hoy estemos aquí, debatiendo sobre un plan de inversiones, demuestra que las cosas en la Unión Europea están cambiando. Por fin, estamos abandonando esa pasión por la austeridad, tan dañina para Europa. Porque las políticas de recorte ni crean crecimiento ni crean empleo ni, por supuesto, ayudan a los ciudadanos europeos. Pero en estos últimos meses estamos viendo cambios en la política económica. Quizá todavía no es demasiado evidente en el día a día de nuestra vida, pero ese cambio es el cambio que ha exigido la sociedad y que este Grupo ha pedido a la Comisión Europea. Primero hemos visto cómo esta Comisión ha revisado el pacto por la flexibilidad, por la estabilidad y el crecimiento, dando más flexibilidad y más margen de actuación para poner en marcha políticas orientadas hacia el crecimiento. También hemos visto un cambio en la política fiscal, persiguiendo decididamente el fraude y la evasión y, además, dando un nuevo enfoque al impuesto europeo de sociedades y también acabamos de ver, hace pocos días, el informe de los cinco presidentes reforzando la unión económica y monetaria.

Con nuestro trabajo hemos mejorado la financiación.

Y, por lo tanto, no afectamos tanto a programas que ya existían y que también invierten en el futuro de la Unión Europea, como son Horizonte 2020 y el Mecanismo Conectar Europa. Nuestra propuesta de financiación era más adecuada y más ambiciosa, pero ha sido una pena que el Consejo no haya tenido el coraje de dar el respaldo financiero necesario a un proyecto tan importante. De hecho, es una pena que el Consejo ni siquiera esté hoy en este debate. Pero, en cualquier caso, la última palabra sobre la financiación no está dicha.

Pero no solo la financiación ha sido cambiada, sino que no ha habido ni un solo artículo del Reglamento que no hayamos mejorado. Y acabo. Quiero agradecer a los ponentes, los señores José Manuel Fernandes y Udo Bullmann, porque han sabido dirigir y negociar un buen acuerdo para Europa.